Au contraire, elle met un coup d'accélérateur sur une dizaine d'accords de libre échange construits sur le modèle mondial des années d'avant la crise de

La Commission, me semble t il, est prisonnière de l'idéologie d'ouverture maximale alors que d'autres, ici, dans cette assemblée, sont reclus dans la fermeture totale.